virðulegi forseti góðir íslendingar nú er um eitt og hálft ár liðið frá því efnahagshrun skall á íslenskri þjóð og enn er kallað eftir aðgerðum stjórnvalda fyrir heimili og fyrirtæki vonbrigði almenning vegna aðgerðaleysis stjórnvalda eru augljóslega mikil enda fleiri og fleiri heimili og fyrirtæki á leiðinni í þrot frú forseti ég sakna þess að hæstvirtur forsætisráðherra skuli ekki vera viðstaddur þessa umræðu fjölmargir hafa bent á þau flóknu og gagnslitlu úrræði sem í boði eru og að þau gagnist of fáum fjölmargir hafa einnig bent á leiðir til úrbóta en talað fyrir daufum eyrum fyrir rúmu ári voru almennar stjórnmálaumræður í þessum sal kom eftir farandi fram í ræðu eins háttvirts þingmanns með leyfi forseta fasteignaverð að öllum óbreyttu lækka sem þýðir á mæltu máli að eigið fé íslenskra húsnæðiseigenda mun stór lækka á meðan húsnæðisskuldir hækka og verði ekkert að gert muni tugþúsundir íslenskra heimila keyra í þrot sökum hækkandi skulda og lækkandi tekna það blasir við okkur öllum það er þeim sem á annað borð vilja horfast í augu við raunveruleikann að róttækra aðgerða er þörf til að koma til móts við vanda heimilanna í landinu þetta var fyrir ári síðan þessi spá háttvirts þingmanns hefur því miður ræst en enn berja ríkisstjórnarflokkarnir hausnum við steininn og reyna hvað þeir geta til að komast hjá því að grípa til almennra aðgerða þeirra er þörf framsóknarflokkurinn hefur ítrekað lagt fram tillögur til lausnar á vanda heimila og fyrirtækja ásamt hvað koma með tillögur að uppbyggingu efnahagslífsins almennra aðgerða er þörf síðan fyrstu tillögur komu fram veturinn tvö þúsund og níu hafa fleiri og fleiri séð að tillögur framsóknarmanna um almenna leiðréttingu lána voru og eru áhrifamesta leiðin því miður virðist ríkisstjórnin ekki hafa áhuga á því frú forseti við þurfum öll að virða skoðanir hvers annars og vitað er að innan stjórnmálaflokkanna eru skiptar skoðanir um mörg mál eitt af því er umsókn um aðild að evrópusambandinu of margir stjórnmálaforingjar fara á það stig að fórna stefnumálum sínum og tengslum við grasrótina til þess eins að halda völdum ríkisstjórn samfylkingar og vinstri grænna tók þá ákvörðun að leiða aðlögun íslands að evrópusambandinu ég leyfi mér að fullyrða frú forseti að fyrir kosningar hefði engum dottið í hug að núverandi hæstvirtum fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon formaður vinstri grænna gengi í björg fyrir evrópusambandið því miður virðist mér að hæstvirtur fjármálaráðherra ætli að fylgja hæstvirtur forsætisráðherra sama hvað á gengur þótt flestum sé ljóst að meiri hluti þjóðarinnar sé nú á annarri skoðun hæstvirtur fjármálaráðherra virðist því hættur að hlusta á grasrótina og kjósendur skoðanakönnun sem gerð var í mars síðstliðnum fyrir samtök iðnaðarins sýnir vel hvernig kjósendur stjórnmálaflokkanna sjá þetta mál í dag fjörutíu og þrjú prósent þeirra sem segjast kjósa samfylkingu segjast mundu greiða örugglega atkvæði með aðild tólf prósent kjósenda sjálfstæðisflokks aðeins ellefu prósent kjósenda vinstri grænna og tvö prósent kjósenda framsóknarflokks frú forseti svo virðist sem leiðtogaráð evrópusambandsins ætli að fjalla um umsókn íslands fimmtudaginn sautjánda júní ég mótmæli harðlega þeim hroka sem felst í því að fjalla um svo viðkvæmt mál á sjálfan þjóðhátíðardaginn við hér okkar á milli verðum að ræða þetta mál af virðingu við allar skoðanir því það er réttur hvers og eins að hafa komu við eigum ekki að vera feimin við að ræða þetta mál líkt og mér virðast forsvarsmenn þessarar ríkisstjórnar vera frú forseti hæstvirtur fjármálaráðherra nefndi hér áðan jákvæðan viðskiptajöfnuð sem við öll fögnum en hvernig verður sá viðskiptajöfnuður meðal annars til það er út af landbúnaðinum sjávarútveginum iðnaðinum og ferðaþjónustunni hvað af þessum greinum hefur nú þessi ríkisstjórn

hér ræddi hæstvirtur fjármálaráðherra um þjóðargjaldþrot það hafi verið rætt hér í þessum sal það var íslenska þjóðin ekki síst sem kom í veg fyrir

framsóknarmenn kynntu nýverið leið til nýrrar þjóðarsáttar þar sem enn og aftur er lagður grunnur að endurreisn efnahags þjóðarinnar nú hafa þingmenn framsóknarflokksins lagt fram þingsályktun sem byggir á þessari tillögu við leggjum mikla áherslu á þetta mál við leggjum til vil forsætisráðherra að henni verði falið hæstvirtur að koma á fót samvinnuráði vettvangi stjórnmálaflokka og hagsmunaaðila til að ræða og leita leiða í anda þjóðarsáttar til langtímastyrkingar atvinnuvega landsins og efnahags þjóðarinnar til frambúðar leggjum við til að í þessu samvinnuráði sitji fulltrúar allra þingflokka

forsætisráðherra eigi síðar en þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og tíu frú forseti almenn skuldaleiðrétting með jafnræði réttlæti og hagkvæmni að leiðarljósi er fyrsta og veigamesta verkefnið í öðru lagi þarf að lækka stýrivexti seðlabankans í þriðja lagi þarf að tryggja stöðugt verðlag

í fimmta lagi jafna áhættu í skxxx lánveitenda og lántakenda í sjötta lagi stytta fyrningarfresti krafna eftir gjaldþrot í sjöunda lagi jafna samkeppnisstöðu fyrirtækja á markaði í áttunda lagi skapa stöðugleika og festu í rekstri ríkisins í níunda lagi gera langtímaáætlun við útgjöld ríkisins í tíunda lagi frú forseti endurskipuleggja ríkisfjármál og endurskoða samstarfsáætlun íslands og alþjóðagjaldeyrissjóðsins virðulegi forseti það er forgangsmál að verja heimilin og atvinnuréttindi fólksins í landinu